staðfestingu á samningi milli evrópusambandsins og lýðveldisins íslands og konungsríkisins noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja evrópusambandsins og íslands og noregs og gagnkvæma réttaraðstoð og staðfestingu ákvörðunar ráðherraráðs evrópusambandsins númer tvö þúsund og þrjú hundrað sextíu og níu jha nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund martin eyjólfsson og sesselju sigurðardóttur frá utanríkisráðuneyti og dís sigurgeirsdóttur frá dómsmálaráðuneyti með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að staðfesta tvo samninga eins og ég gat um áður milli íslands noregs og ríkja evrópusambandsins um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja evrópusambandsins og íslands og noregs og gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum þá er leitað heimildar alþingis til að samþykkja ákvörðun

um það hvaða ákvæði samningsins frá nítján hundruð níutíu og fimm um einfaldaða málsmeðferð við framsal milli aðildarríkja evrópusambandsins og samnings frá nítján hundruð níutíu og sex um framsal milli aðildarríkja evrópusambandsins teljist vera þróun á schengen gerðunum samkvæmt samningnum um þátttöku lýðveldisins íslands og konungsríkisins noregs í framkvæmd beitingu og þróun schengen gerðanna samkvæmt upplýsingum sem nefndin hefur fengið er gert ráð fyrir að ekki verði horfið frá þeirri tilhögun sem ríkt hefur að íslenskir ríkisborgarar verði ekki framseldir til annarra ríkja nefndin leggur